virðulegur forseti ég flyt hér tillögu til þingsályktunar um aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum málið var lagt fyrir á síðasta löggjafarþingi það var ekki rætt þar og er því endurflutt í þingsályktunartillögunni sjálfri segir alþingi ályktar að félagsmálaráðherra feli jafnréttisstofu það verkefni að hrinda af stað aðgerðum í því skyni að efla hlut kvenna í sveitarstjórnum það eru þingmenn úr öllum flokkum sem flytja þessa tillögu ásamt þeirri er hér stendur sem fyrsti flutningsmaður það er mjög mikilvægt núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga að við beitum markvissum aðgerðum til að bæta hlut kvenna í sveitarstjórnum ein leið til þess er að fela jafnréttisstofu sem býr yfir mikilli þekkingu á stöðu kvenna í samfélaginu að annast slíkar aðgerðir eins og er gert ráð fyrir í tillögu þessari fjárveitingar til jafnréttisstofu þyrftu að sjálfsögðu að aukast samhliða slíkum aðgerðum sveitarstjórnarkosningar verða haldnar næsta vor og af því tilefni hefur verið umræða um aukinn hlut kvenna í stjórnmálum þrátt fyrir mikla umræðu og átaksverkefni er ljóst að enn vantar mjög mikið upp á að hlutur kvenna í sveitarstjórnum geti talist eðlilegur ef við skoðum önnur lönd sjáum við að ísland situr talsvert mikið eftir miðað við norðurlöndum hlutur kvenna í sveitarstjórnum eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar árið tvö þúsund og tvö var þrjátíu og einn komma eitt prósent og var það þrjú prósent fjölgun frá kosningunum nítján hundruð níutíu og átta ísland er því með þrjátíu og einn komma eitt prósent noregur er með þrjátíu og sex prósent

þannig að danirnir eru svarti pétur í þessu sambandi á norðurlöndunum þeir eru lægri en ísland og það þykir nú nokkuð fréttnæmt í þessu sambandi af því að ísland hefur verið lægst almennt bæði gagnvart hlut kvenna á þingi og gagnvart hlut kvenna í sveitarstjórnum hlutur kvenna í sveitarstjórnum hefur aukist mjög hægt eins og sjá má af tölulegum upplýsingum með svipuðu áframhaldi mun það taka um þrjá áratugi að ná því takmarki að konur verði helmingur sveitarstjórnarmanna þannig að sú er hér stendur verður eitthvað upp undir áttrætt þegar það verður ef krafturinn verður ekki betri en þetta virðulegur forseti í síðustu alþingiskosningum árið tvö þúsund og þrjú varð alvarlegt bakslag í hlut kvenna á alþingi en þá fækkaði konum verulega eða úr þrjátíu og sex og hálft prósent við lok kjörtímabilsins á undan í þrjátíu komma tvö prósent við erum því með versta hlutfallið á norðurlöndunum í sambandi við hlut kvenna á alþingi við erum með sem sagt rétt rúmlega þrjátíu prósent noregur var með þrjátíu og átta prósent þeim fækkaði nú eitthvað í

sem eru konur og er þetta versta hlutfalli á þessum norðurlöndum sem við berum okkur saman við við erum með færri konur hér í þinginu en til dæmis á kúbu og spáni ásta draga argentínu rúanda suður afríku og írak það þykir nú frétt til næsta bæjar að við hér á íslandi séum með lægra hlutfall kvenna á þingi en þessi ríki sem ég taldi upp hérna áðan ég vil í þessu sambandi rifja upp ágætis viðtal sem var tekið við nokkrar konur í blaði hér fyrir ekkert mjög löngu síðan þar sem meðal annars háttvirtur þingmaður ásta möller ræddi þessa stöðu kvenna í þinginu en sjálfstæðisflokkurinn lenti í þeirri stöðu að það duttu margar konur út í prófkjöri hjá þeim í aðdraganda síðustu alþingiskosninga og ásta möller háttvirtur þingmaður talaði um sú staða hefði að hluta til skýrt rýra uppskeru háttvirtur þingmaður ásta möller talaði um að sú staða hefði að hluta til skýrt rýra uppskeru sjálfstfl í síðustu alþingiskosningum þessi slaka útkoma kvenna í prófkjörunum hjá sjálfstfl það er mjög brýnt að tryggja það virðulegi forseti að tryggja að það verði ekki sambærilegt bakslag varðandi hlut kvenna í komandi sveitarstjórnarkosningum heldur náist sá árangur að auka þann hlut verulega

í meiri hluta í sjö sveitarfélögum áður hefur verið farið í verkefni með svipað markmið og þessi þingsályktunartillaga gerir ráð fyrir en á hundrað tuttugasta og öðrum löggjafarþingi nítján hundruð níutíu og sjö til nítján hundruð níutíu og átta var samþykkt þingsályktunartillaga um aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum almennt sú er hér stendur var fyrsti flutningsmaður þeirrar tillögu og hún var samþykkt sú tillaga og í kjölfarið var komið á fót þverpólitískri nefnd á vegum félagsmálaráðuneytisins sem stóð fyrir slíkum aðgerðum í fimm ár og það verður að segjast eins og er að árangurinn varð mjög góður í kjölfarið en hlutur kvenna á þinginu jókst um tíu prósent í alþingiskosningunum árið nítján hundruð níutíu og níu meðal annars vegna aðgerða nefndarinnar og þeirrar umræðu sem þær aðgerðir sköpuðu innan flokkanna og í samfélaginu á þeim tíma ég man til dæmis eftir því að hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður katrín gunnarsdóttir sagði opinberlega í viðtali að aðgerðir þessarar nefndar hefðu haft góð áhrif meðal annars á hennar gengi í prófkjöri hjá sjálfstfl í reykjaneskjördæmi mér þótti mjög vænt um það þegar konur töluðu um það opinberlega að þetta starf þessarar nefndar hefði skilað sér mjög vel en það má finna skýrslu um störf þessarar nefndar á slóð félagsmálaráðuneytisins í lokaorðum þeirrar skýrslu kemur fram eftirfarandi með leyfi forseta

tilgangurinn er að bæði konur og karlar taki sameiginlegar ákvarðanir í stjórnmálum og þar með aukast líkur á að ákvarðanir séu teknar með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi en hvað þarf þá að koma til svo að hlutur kvenna í stjórnmálum verði aukinn það segir hér áfram virðulegi forseti svörin eru í grófum dráttum þessi fyrsti fleiri konur þurfa að gefa kost á sér til stjórnmálastarfa til þess að svo megi verða þarf að fræðslu meðal almennings í fjölmiðlum og í skólum um mikilvægi aukins jafnréttis í stjórnmálum sem annars staðar annars konur þurfa meiri hvatningu en karlar ef til vill vegna þess að þær hafa færri kvenfyrirmyndir í stjórnmálum en karlar þriðja vilji þarf að vera til þess innan stjórnmálaflokkanna að fjölga konum á framboðslistum og þar skipta fyrstu sæti mestu máli þar sem reynslan af markvissum opinberum aðgerðum til að auka hlut kvenna í stjórnmálum er góð eins og hér hefur verið rakið þá er eðlilegt að félagsmálaráðuneytið feli jafnréttisstofu að beita slíkum aðgerðum núna í aðdraganda komandi sveitarstjórnarkosninga og styrkir stofnunina eins og hún frekast má til þess ég vil líka gera hér að sérstöku umtalsefni virðulegur forseti að nýlegri grein sem ingunn h bjarnadóttir sérfræðingur hjá jafnréttisstofu og róbert ragnarsson verkefnisstjóri í félagsmálaráðuneytinu skrifa í sveitarstjórnarmál síðasta hefti um áhrif sameiningar og þátt kvenna í sveitarstjórnum kemur fram að konur virðast ekki endast jafnvel og karlar í sveitarstjórnum því miður og þar stendur með leyfi virðulegs forseta könnunin sýndi enn fremur að töluverður munur er á nýliðun eftir kynjum nýliðun á meðal kvenkynssveitarstjórnarfulltrúa milli

þær niðurstöður gefa vísbendingar um að konur sitja að jafnaði skemur í sveitarstjórn en karlar og væri vert að kanna nánar hvað veldur þetta er það sama og við höfum séð á norðurlöndunum þar virðist líka vera sú tilhneiging

og það er að mínu mati skaði af því að þá ná þær yfirleitt ekki eins langt

vegna tíðra skiptinga þannig að það væri mjög vert að skoða það frekar hvort hægt sé að beita einhvers konar aðgerðum til þess að

telji sér fært að vera lengur í stjórnmálum heldur en þessar tölur gefa til kynna það er alveg ljóst að það er mjög mikilvægt að það aukist vilji innan sjálfra stjórnmálaflokkanna á að auka hlut kvenna og styðja við þær konur sem nú þegar hafa náð einhverjum árangri á stjórnmálasviðinu og hafa treyst sér til þeirra starfa og vilja starfa í þeim við sjáum til dæmis að í síðustu alþingiskosningum þá var hægt að greina það á fylginu hvort konur og karlar vildu styðja viðkomandi framboð og við sjáum það til dæmis hjá framsfl að það var marktækur munur í fylginu á milli kynja það var um nítján komma eitt prósent fylgi meðal kvenna en sextán komma tvö prósent meðal karla þannig að konurnar studdu framsfl marktækt meira en karlarnir og það sama mátti sjá hjá samfylkingunni að samfylkingin átti ágætisstuðning meðal kvenna en aðeins síður meðal karla en þessu var öfugt farið hjá sjálfstfl þar var meira fylgi meðal karla en minna meðal kvenna þannig að það er alveg ljóst að kynbreyta í kosningum hefur áhrif og kjósendur líta til þess hvort flokkarnir eru að bjóða upp á breiðan hóp af frambjóðendum eða ekki þannig að ég tel að það sé mjög mikilvægt að flokkarnir beiti sér frekar heldur en þeir hafa gert að reyna að jafna þennan kynjamun sem hefur verið svo hrópandi í stjórnmálum fram að þessu maður getur séð það að flokkarnir hafa verið að reyna að gera sitt til að koma til móts við þessar niðurstöður sem greining á fylginu sýnist kynjagreiningin og það er ástæða til að fagna því ég vil að lokum leyfa mér virðulegur forseti að draga það líka fram að samfylkingin var fyrir stuttu síðan að stofna kvennasamtök innan sinna raða ég fagna því mjög af því að ég tel að það sé mikilvægi meðan við erum ekki búin að upplifa stöðugleika í hlutfalli kynja eða í stjórnmálum þá sé það mikilvægt að innan flokkanna séu einhver konar samtök stuðningshópur sem styðji við bakið á konum og í framsfl höfum við haft um áratugaskeið heildarsamtök landssamtök sem heita landssamband framsóknarkvenna sem hafa sérstaklega reynt að styðja við bakið á konum í stjórnmálum hið sama má segja um sjálfstfl þar hafa verið starfandi virk kvennasamtök og nú ætlar samfylkingin að fara sömu braut og hafa stofnað kvennasamtök og ég sé sérstaka ástæðu til að óska þeim til hamingju með það ég tel að það sé mjög brýnt mál og gott hjá samfylkingunni að gera það og geti haft áhrif hjá þeim eins og hjá öðrum flokkum það er alveg ljóst að meðan við erum ekki búin að upplifa stöðugleika milli kynjanna í stjórnmálum um einhvern tíma þá er þörf á sérstökum aðgerða til að jafna kynjahlutföllin það er ekki hægt að líða það virðulegi forseti að við sem kennum okkur við lýðræði og réttlæti í íslensku samfélagi að við búum við það árið tvö þúsund og fimm að hlutur kvenna er svo rýr eins og tölurnar hafa sýnt þriðjungur á þinginu og þriðjungur í sveitarstjórnum er ekki ásættanlegt þannig að ég vonast til þess að þessi umræða fái brautargengi í þinginu og vænti þess